Voorzitter, ik ben gekozen door de Nederlanders en dat was om een boost te geven aan de interne markt en ook om wat meer Rotterdamse mentaliteit in Brussel te brengen. En om al het moois dat we hebben opgebouwd in Europa met elkaar te beschermen.

is gespaard door juist die Nederlanders, met hard werken en met een blik op de toekomst. Ik ben tegen een nieuw Europees pensioenproduct, want dat gaat in mijn optiek leiden tot meer Europese bemoeienis met onze pensioenen.